Wir untergraben unsere außenpolitischen Ziele, wenn wir Überwachungstechnologien an autoritäre Regime schicken, die damit demokratische Bewegungen kontrollieren und unterdrücken können. Es war europäische Handysoftware von Nokia Siemens Networks, die iranischen Sicherheitskräften bei der Niederschlagung der grünen Protestwelle in die Hände gespielt hat. Protestierende wurde massenhaft verschleppt, verhaftet, gefoltert und zum Tode verurteilt. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Dazu kommt auch noch, dass die Kommission mit dem Maßnahmenkatalog für innovative und wettbewerbsfähige Sicherheitsbranchen wie es heißt diese zweifelhaften Güter mit doppeltem Verwendungszweck fördert. Ziel ist es, eine bessere Nutzung der Synergien zwischen Sicherheits und Verteidigungstechnologien herzustellen. Wir laufen Gefahr, zum Wohl einer fragwürdigen Industriepolitik, Menschenrechte, aber auch unsere Sicherheitsinteressen, sprichwörtlich auszuverkaufen.